Trotz dieser Fortschritte in Sachen Transparenz und Kontrolle bleibt die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit kritisch. Zu Recht kritisch, wenn wir an den Umgang einiger Mitgliedstaaten mit den zu Unrecht ausgezahlten Fördergeldern denken. Dass diese nur zu einem Bruchteil wieder in den europäischen Haushalt zurückfließen, ist letztlich ein Schaden für alle Steuerzahler. Die Kommission muss diese Gelder sofort wieder eintreiben. Besser noch, den Mitgliedstaaten im nächsten Haushaltsjahr entsprechend weniger an Fördermitteln überweisen, und zwar so lange, bis das in den Mitgliedstaaten zu Unrecht ausgezahlte Geld wieder in Brüssel angekommen ist. Besorgt sind wir aber auch immer dann, wenn kaum Unregelmäßigkeiten gemeldet werden, nach dem Motto Wenn ich nichts melde, muss ich auch nicht für die Wiedereinziehung sorgen, und das Geld bleibt in meinem Land.